V prvom rade v rámci národných ekonomík sa priveľký dôraz kladie na kritérium verejného dlhu, ale predsa rovnako dôležité sú aj iné ukazovatele. Zároveň istá miera verejného dlhu je počas krízy nevyhnutná, keďže vlády musia výpadky súkromného sektora nahradiť ekonomickou aktivitou vo verejnom sektore, respektíve verejnými stimulmi súkromnému sektoru, čím sa spomalí rast nezamestnanosti. Lebo, kolegyne a kolegovia, pre všetky tie čísla my zabúdame na tých ľudí, ktorí krízu nespôsobili, zabúdame na nezamestnanosť a na zhoršujúcu sa sociálnu situáciu. Chcem tiež upozorniť na skutočnosť, že bez celoeurópskej koordinácie hospodárskych politík a regulácie finančného sektora bude cesta z krízy veľmi ťažká.